virðulegi forseti auðvitað ber ég miklar væntingar til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann vinni áfram störf sín vel til hagsbóta fyrir sjávarútveg og landbúnað í landinu ekki veitir af þar sem nú liggur fyrir umsókn að evrópusambandinu það var gaman að ráðherrann skyldi hafa farið hér að minnast á viðreisnarstjórnina svokölluðu því að það er sú ríkisstjórn sem liggur grunninn að því að hér er tekinn löggiltur samningur inn á evrópska efnahagssvæðið sem lagði grunn að því gerræðislega og taumlausa fjármálakerfi sem þróaðist hér og í evrópu sem leiddi að lokum til falls íslensku bankanna og þess falls og hruns sem við stöndum frammi fyrir því langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra er þetta það sem við íslendingar þurfum nú að fara á hnjánum til evrópusambandsins og biðja um að þeir taki okkur inn í sambandið er rétt að gera þetta á þessum tímapunkti og hver er skoðun ráðherrans á því á að draga evrópusambandsumsóknina til baka eða á að halda henni áfram